Il souligne également l'action menée pour soutenir l'éco innovation et le besoin de développer cette action au travers d'Horizon 2020, de COSME et aussi des Fonds structurels et d'investissement européen. La Commission, pour sa part, continuera de développer ces programmes ainsi que le partenariat européen pour l'innovation dans les domaines de l'eau, des matières premières, de l'agriculture durable et des villes intelligentes. Du côté de l'emploi, le défi stratégique est non seulement de fournir de nouvelles compétences pour favoriser l'innovation dans l'éco industrie, mais également d'encourager les économies d'énergie et l'utilisation efficace des ressources par l'amélioration des compétences des salariés, et ainsi de renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Par ailleurs, le centre commun de de recherche de la Commission mène actuellement une étude prospective pour développer une vision à moyen et à long terme pour les éco industries, dont le but est d'identifier comment elles peuvent devenir une source de compétitivité à long terme. Enfin, la Commission prépare aussi un ensemble de propositions sur l'économie circulaire pour le printemps prochain, et je crois que ces mesures donneront une nouvelle impulsion à l'éco innovation. La Commission se réjouit de ce rapport sur l'éco innovation, l'emploi et la croissance dans la politique environnementale, car il augure d'une coopération plus étroite entre le Parlement et la Commission pour stimuler l'éco innovation au profit de la croissance, de l'emploi et de l'environnement.